Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die dieses durchaus strittige Dossier in den vergangenen Wochen betreut haben.

Es gibt ja nun mal etliche Bedenken, die wir hier haben.

Ich denke, die Mehrheit hält es aber dennoch für eine gute Lösung, und ich rufe die Kommission noch einmal ausdrücklich auf, alles daran zu setzen, dass wir möglichst die Verhandlungen mit den anderen Ländern voranbringen und möglichst noch in diesem Jahrzehnt ein endgültiges Abkommen von Ihnen präsentiert bekommen.